Signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'Africa sia un partner importante per l'Europa è noto, che lo diventi ogni giorno di più è sempre più evidente. Migrazione, materie prime, terrorismo, crescita demografica, pace e sicurezza, ambiente e sviluppo sono solo alcuni dei campi in cui la cooperazione tra i due continenti può dare frutti importanti ed è fondamentale tenere questo a mente in vista del vertice tra l'Unione europea e l'Africa di Abidjan. Ma se vogliamo affrontare in maniera efficace queste problematiche e se davvero vogliamo risolvere i grandi problemi comuni, allora dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e di affrontare i problemi alla radice. Dobbiamo dirlo chiaramente che non è foraggiando le multinazionali che si garantisce lo sviluppo, non è chiudendo gli occhi davanti alle violazioni dei diritti umani che si combatte la migrazione e non è con le armi che si ottiene la pace. Mi auguro che nel prossimo vertice tra capi di Stato si possano affrontare con un piglio diverso i gravi problemi che ci sono sul tavolo, adottando una prospettiva a lungo termine e tenendo la schiena dritta davanti alle inevitabili pressioni dei grossi gruppi di potere che perseguono interessi particolari, spesso in conflitto con il bene comune in Africa.